sem eru frá nítján hundruð níutíu og sjö frumvarpið er stutt og hnitmiðað í því er lagt til að þrítugasta og þriðju grein laganna falli brott og lögin öðlist þegar gildi frumvarpinu fylgir eftirfarandi greinargerð sem ég vil leyfa mér að fara yfir virðulegi forseti og er svohljóðandi með leyfi forseta með frumvarpi þessu er lagt til felld verði brott úr lögum um fjárreiður ríkisins lagagrein sem heimilar fjármálaráðherra að greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum greinin er svohljóðandi með leyfi forseta valdi ófyrirséð atvik því að greiða þarf úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum er fjármálaráðherra að höfðu samráði við hlutaðeigandi ráðherra heimilt að inna greiðsluna af hendi enda þoli hún ekki bið fjármálaráðherra er skylt að gera fjárlaganefnd alþingis grein fyrir slíkum ófyrirséðum greiðslum strax og ákvörðun hefur verið tekin um þær og leita heimilda til þeirra með frumvarpi til fjáraukalaga greinin var umdeild þegar frumvarpið sem síðar varð að lögum um fjárreiður ríkisins var rætt og afgreitt á alþingi á hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi vorið nítján hundruð níutíu og sjö var á það bent að greinin færi í bága við fertugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar en hún hljóðar svo með leyfi forseta ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum tvær breytingartillögur komu fram við þrítugustu og þriðju grein sem báðar miðuðu að því að lögin gengju ekki lengra en stjórnarskráin var talin heimila en þær voru báðar felldar að öðru leyti er vísað til umræðunnar sem þá fór fram um málið sem var hundrað mál þingsins þingskjal hundrað og þrjú flutningsmaður flutti á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi að nýju þá tillögu í frumvarpsformi að fella alveg brott þrítugasta og þriðju greinar og vildi með því undirstrika að löggjafarvaldinu er samkvæmt stjórnarskrá ætlað að fara með fjárveitingavaldið frumvarpið varð þá ekki útrætt og var endurflutt á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi og er nú endurflutt óbreytt verði frumvarpið að lögum mun það styrkja löggjafarvaldið og stefna að aðgreiningu þess og framkvæmdarvaldsins vissulega var full þörf á því að flytja frumvarpið á sínum tíma en síðan hafa gerst þau tíðindi sem undirstrika enn frekar nauðsyn þess að draga skýrar línur milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins og er þar vísað til grímseyjarferjumálsins og skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í ágúst tvö þúsund og sjö það mál einkenndist af því að fjármálaráðherra teygði æ lengra túlkun sína á heimild til þess að stofna til útgjalda án heimildar í fjárlögum heimildarákvæði í fjárlögum til þess að selja ferjuna sæfara og ráðstafa andvirðinu til kaupa eða leigu á annarri ferju túlkaði ráðherrann sem sjálfstæða heimild til útgjalda án þess að sala á ferjunni hafði farið fram og taldi einnig að upphæð þeirrar heimildar takmarkaðist ekki af andvirði hinnar seldu ferju

og sagði í skýrslu sinni með leyfi forseta að mati ríkisendurskoðunar stenst þessi aðferð á engan hátt ákvæði fjárreiðulaga og getur ekki talist til góðrar stjórnsýslu telja verður að ákvæði þrítugustu og þriðju grein fjárreiðulaga ýti undir þessa óheillaþróun og affarasælast sé að afnema greinina og fella þar með niður allar heimildir til greiðslu fjár úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum ríkisins að þeirri breytingu gerðri verður það skýr og ótvíræður vilji alþingis að virða ákvæði fertugasta og fyrstu grein stjórnarskrár lýðveldisins þannig er greinargerðin með frumvarpinu virðulegi forseti ég vil fara frekari orðum um þetta mál og sérstaklega gera grein fyrir mismunandi sjónarhorni og heimild stjórnarskrárinnar en í henni er annars vegar kveðið skýrt á um að ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum og fjáraukalögum og hins vegar þeirri grein fjárreiðulaganna sem kemur inn fyrir tíu árum þar sem fjármálaráðherra er veitt heimild til að greiða fjármuni úr ríkissjóði þótt ekki sé fyrir því heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum sú heimild er höfð á þann veg að ráðherra meti sjálfur hvenær heimildin er fyrir hendi og aðrar aðstæður sem tengjast matinu með öðrum orðum heimildin er algerlega komin í hendur framkvæmdarvaldsins og matið á því hvenær henni skuli vera beitt er líka í höndum ráðherra þetta hefur ekki alltaf verið skilningur alþingis á þessu ákvæði sem kom fyrir ellefu árum inn í fjárreiðulögin ég vil rifja upp að veturinn nítján hundruð áttatíu og níu til nítján hundruð níutíu á hundrað og tólfta löggjafarþingi fjallaði fjárveitinganefnd alþingis sem þá hét um þessi mál af því tilefni að greiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum höfðu færst svo í aukana að til vandræða horfði að mati þeirra sem þá fjölluðu um málið þeir töldu að stemma yrði stigu við þessari sjálftöku úr ríkissjóði sem kölluð var fjárveitinganefnd alþingis var sammála um að taka fyrir þetta atferli sem er mjög athyglisvert í ljósi þess hver þróunin hefur verið síðustu tíu árin eða síðustu ellefu árin skulum við segja þar sem fjármálaráðherra opnar æ meira þessa heimild sem alþingi veitti honum nítján hundruð níutíu og sjö í því skyni að stofna til útgjalda oftar og meira en áður var fjárlaganefndin gamla flutti frumvarp um málið á hundrað og tólfta löggjafarþingi eins og fyrr segir meðal annars var það flutt í neðri deild og þar voru flutningsmenn þáverandi þingmenn sighvatur björgvinsson pálmi jónsson alexander stefánsson málmfríður sigurðardóttir ólafur þ þórðarson ásgeir hannes eiríksson og friðjón þórðarson það var frumvarp til laga um fjárgreiðslur úr ríkissjóði og fleiri en fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins hljóðaði svo með leyfi forseta greiðslu úr ríkissjóði má ekki inna af hendi nema heimildar hennar sé aflað fyrir fram í fjárlögum eða fjáraukalögum fyrir hvert reikningsár fyrir fram virðulegi forseti og það er kjarni málsins þetta var einróma niðurstaða fjárveitinganefndar á þeim tíma að stjórnarskrárákvæðið bæri að skilja þannig að heimild til að greiða út peninga yrði að veita fyrir fram í fjárlögum en ekki eftir á þetta var rökstutt frekar í greinargerð með frumvarpinu þar sem segir til dæmis um það sem þá hafði tíðkast og ég nefndi það eru aukafjárveitingar með leyfi forseta öllum ætti að vera ljóst að í þessum efnum hefur ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar verið brotin það er reglan um að alþingi vari með fjárveitingavaldið þetta var dómur fjárveitinganefndar um það sem þá tíðkaðist þótt það sé í minna mæli er það hið sama í eðli sínu og þá var fjárveitinganefnd komst að þeirri niðurstöðu að þarna væri brotin ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar síðan er rakið í greinargerð að fjárveitinganefnd hafi gert tillögur undirnefndar sinnar að sínum og flutt sem frumvarp í nefndaráliti undirnefndar fjárveitinganefndar segir með leyfi forseta reglan skal vera sú að greiðslur úr ríkissjóði umfram lagaheimildir eigi sér ekki stað nægi slíkar heimildir ekki eða komi upp ný viðfangsefni er ekki heimilt að greiða kostnað þeirra vegna nema eftir afgreiðslu fjáraukalaga og skulu fjáraukalög lögð fyrir alþingi þegar þurfa þykir með öðrum orðum ef upp kæmu einhver tilvik eða atvik sem kölluðu á útgjöld sem ekki væri séð fyrir í gildandi fjárlögum væri samt óheimilt að greiða út og ríkisstjórnin yrði að afla heimilda áður en greiðslan færi fram þetta var skilningur fjárveitinganefndar allra nefndarmanna úr stjórnarliði og stjórnarandstöðu úr öllum flokkum þingsins að þessu leytinu til og á í vek ég athygli á hefur stjórnarskráin ekki breyst

er athyglisvert í ljósi þess rökstuðnings sem gripið var til þegar fjárreiðulögin voru til umfjöllunar fyrir ellefu árum og voru samþykkt fjárveitinganefnd lét athuga fyrir sig hvernig þessu væri fyrir komið á norðurlöndunum þar kemur fram að meginreglan er sú í þjóðþingunum að þau fara með fjárveitingavaldið og það er virt af framkvæmdarvaldinu það er svolítið breytilegt eftir löndum hvernig útfærslan er í sumum löndum er heimilt að greiða utan fjárlaga en þá með samþykkt þingnefndar sem fer með umboð þingsins í megindráttum er það niðurstaðan af athuguninni á þeim tíma að það tíðkaðist ekki á norðurlöndum sem hér tíðkast að ráðherrar gætu greitt úr ríkissjóði greiðslur vegna útgjalda sem alþingi hafði ekki samþykkt og síðan látið alþingi standa frammi fyrir gerðum hlut með frumvarpsflutningi svokölluðu fjáraukalagafrumvarpi í fjárreiðufrumvarpinu sem lagt var fram á hundrað tuttugasta og fyrsta löggjafarþingi og ég hef vikið að er opnað fyrir þessa heimild og hún sett inn í frumvarpsform sem hér var samþykkt um að fjármálaráðherra hefði heimild til að greiða án þess að fyrir því væri samþykki alþingis ef ófyrirséð atvik valdi er þetta rökstutt með því að eitthvað geti gerst sem ekki verði séð fyrir og verði að bregðast við svo sem ef dómstólar dæma ríki til að greiða bætur í dómsmáli um bótaskyldu þetta var rökstuðningurinn fyrir því að þyrfti þessa heimild til ráðherra þarna er rökstuðningur fjárveitinganefndar alþingis eins og hann var á sínum tíma hafnað og rökum annarra þjóðþinga einnig hafnað að einfalt sé að sjá við slíkum óvæntum útgjöldum með því að gera ráð fyrir þeim í fjárlögum eða með því að flytja mál og afla heimildar hverju sinni áður en greiðsla fer fram það er mjög athyglisvert að þingið skuli hafa farið þá leið að víkja eigin hlutverki til hliðar með jafnafgerandi hætti og þarna er að hafna eigin rökstuðningi sem þá var ekki nema nokkurra ára gamall og veita einstökum ráðherrum fyrst og fremst fjármálaráðherra heimild til að greiða úr ríkissjóði að eigin mati það er líka lykilatriði í þessu að þannig er gengið frá heimildinni í fjárreiðulögunum að ráðherra einn hefur matið honum ber að vísu að láta fjárlaganefnd vita og leggja málið fyrir hana en það hefur líka breyst

hefur verið tekin heldur er því safnað saman eða lagt fram í frumvarpsformi jafnvel mörgum mánuðum síðar þannig að ráðherrann fer ekki einu sinni eftir lagatextanum hvað þessa upplýsingaskyldu varðar til þingsins þingið getur ekki setið undir þessu virðulegi forseti og það verður að breyta lögunum og framkvæmdinni til samræmis við stjórnarskrá lýðveldisins virðulegi forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar en ég vil segja að lokum að ég held að það verði æ fleirum ljóst hversu knýjandi nauðsyn er á því að breyta stöðu löggjafarþingsins gagnvart ríkisstjórn á hverjum tíma þetta ákvæði sem fór inn í fjárreiðulögin á sínum tíma og hér er lagt til að verði fellt brott er kannski talandi tákn um þessa veiku stöðu sem alþingi hefur sjálft sett sig í gagnvart framkvæmdarvaldinu og þinginu ber að

sem gera alþingi að alþingi og ríkisstjórn að ríkisstjórn sem færa fjárveitingavaldið að fullu og öllu til alþingis þar sem það á að vera samkvæmt stjórnarskrá